Dar nu trebuie să ne intimideze asta, noi trebuie să facem politicile care trebuie și legile care trebuie pentru cetățeni. Pierderile înregistrate din cauza medicamentelor contrafăcute se ridică în Uniunea Europeană la 10,2 miliarde pe an.

Și, mai ales, avem medicamente contrafăcute care îmbolnăvesc oamenii, nu i fac sănătoși. Din 2013 încoace Agenția a primit circa 40 de sesizări în această privință și cred că ar fi primit mai multe dacă putea să aibă un sistem care să îi protejeze pe cei care sesizează. Mă bucur că acum Agenția a adoptat anul acesta o astfel de reglementare care o ajută să verifice acuzațiile cu privire la nerespectarea standardelor medicamentelor și protejând, în același timp, avertizorii de integritate.